frú forseti ég vil beina eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra hyggst ráðherra beita sér fyrir því að fram fari útboð á rekstri þeirra dvalar og hjúkrunarrýma sem ráðherra hefur boðað á næsta kjörtímabili og að þjónusta sem þar á að veita verði skilgreind með þjónustusamningum við viðkomandi stofnanir það verður að segjast eins og er því miður að það er ekki skilgreind nein lágmarksþjónusta á þessum stofnunum þrátt fyrir að ríkisendurskoðun hafi gefið út það álit að það skuli gert það kom fram í skýrslu ríkisendurskoðunar frá

hljótum við að gera þá kröfu að það sé skilgreind einhver lágmarksþjónusta við höfum því miður dæmin fyrir okkur að sú þjónusta sem öldruðum er boðið upp á

málaflokk fimmtán þúsund milljónum árlega þá hlýtur að þurfa að skilgreina hvaða þjónustu á að veita fyrir þessa háu upphæð til þess að ná árangri þetta kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar og nú vil ég ítreka spurninguna hvort hæstvirtur ráðherra hyggist þá gera einhverjar lágmarkskröfur til þeirra níu stofnana sem verið er að setja á fót mér finnst það vera lágmark að það verði gert en við verðum að gæta að því að það ástand sem við búum við í þessum málaflokki er ófremdarástand það er ófremdarástand þegar kemur fram í skoðanakönnun sem tímaritið ísafold gerði að mikil meiri hluti landsmanna vill ekki dvelja á þessum heimilum það segir auðvitað sína sögu um ástand málaflokksins að meiri hluti landsmanna vilji ekki sætta sig við að þiggja þessa þjónustu sem hið opinbera á að veita og við höfum því miður frú forseti nýleg dæmi um það að þegar það hefur ekki verið skilgreind þjónusta fyrir

sem átti að nýta til góðrar starfsemi þegar það hefur ekki meiri skilgreint og peningum veitt eftirlitslaust út til þeirrar starfsemi þá er ég að nefna meðal annars byrgið það kann ekki góðri lukku að stýra þegar fjármunum er veitt án þess að það sé með nokkrum hætti skilgreint til hvers á að nota viðkomandi peninga við sem viljum fara vel með opinbert fé hljótum því að gera þá kröfu að það verði gerðir einhverjir þjónustusamningar í þessum málaflokk annað er óásættanlegt virðulegi forseti